Tyle razy nam się wydaje w kontekście Ukrainy i w kontekście innych krajów, że to jest gdzieś daleko, że to jest nie do osiągnięcia, że my tak sobie tutaj teraz mówimy, ale tego szampana po zwycięstwie, po tym przystąpieniu ktoś tam kiedyś wypije. Dzisiaj Chorwacja pokazuje nam wszystkim, pokazuje panu komisarzowi Füle, że to jest możliwe, że trzeba pracować, tak jak pracujemy, i że to się udaje. To jest dobry sygnał nadziei dla wszystkich państw Unii Europejskiej i tej nadziei dzisiaj trzeba życzyć nie tylko Chorwacji.